Zdaję sobie sprawę, że kwestia nowego protokołu budzi kontrowersje. Słyszałem wiele opinii, które przedstawiają powyższą sprawę jako wybór pomiędzy interesem europejskiego rybołówstwa a walką o wolność ludności Sahary Zachodniej. W moim przekonaniu takie czarno białe przedstawienie tak delikatnej problematyki jest zbyt daleko idące. Uważam, że przygotowany przez Komisję Rybołówstwa projekt jest rozsądny.

Dzięki temu udało nam się wypracować kompromis łączący wspomniane interesy rybołówstwa i praworządność, której wymagamy od Maroka. Umowa ta przyniesie korzyści ekonomiczne, zachowując przy tym odpowiednie standardy połowów i dbałość o środowisko naturalne.